Paní předsedající, já bych se chtěl připojit ke svým předřečníkům stran kritiky kambodžského režimu. Není možné, aby na základě takto vágních usnesení mohl Nejvyšší soud rozpustit hlavní opoziční stranu a zakázat několika desítkám kambodžských politiků jejich činnost.

Vítám rozhodnutí Evropské komise, že dojde k zastavení plateb, ale otázka rozpuštění hlavní opoziční strany má vliv i na posouzení platnosti voleb, které budou příští rok. Já myslím, že bychom měli dát jasný signál, že platnost těchto voleb neuznáme. Pokud jde o další sankce, myslím si, že bychom měli přistoupit rovněž k restrikci víz, která by měla být udělována pouze ve výjimečných případech.